virðulegur forseti ég vil fá að nota þetta tækifæri og koma á framfæri kæru þakklæti til háttvirts þingmanns katrínar jakobsdóttur sem er fyrrverandi samstarfsráðherra norðurlandanna og á heiðurinn af undirbúningnum að þeirri formennskuáætlun íslands í norrænu ráðherranefndinni sem hér er kynnt

og það eru auðvitað málefnaáherslur sem hugnast okkur jafnaðarmönnum í samfylkingunni alveg sérstaklega vel og vildum við raunar sjá meira af hjá þeirri nýju ríkisstjórn sem tekið hefur við völdum í landinu en það er önnur saga þegar horft er til þess hve litlum fjármunum við verjum til norræna samstarfsins hundrað og fimmtíu milljónir nefndir hæstvirtur samstarfsráðherra hér í upphafi eru það alveg ótrúlega mikil gæði sem við erum að fá úr því ekki bara beint og beinlínis miklu meira fé til baka en við leggjum í það heldur líka tækifæri eins og í formennskuáætluninni til að kynna okkar eigin verkefni á tuttugu og fimm milljóna manna markaði

meðal annars í vísindarannsóknum sem eru miklu stærri og umfangsmeiri en við getum ein okkar liðs nokkurn tímann hleypt af stokkunum það er þess vegna alveg sérstakt hagsmunamál fyrir okkur íslendinga að efla hið norræna samstarf og að horfið verið af braut niðurskurðar framlaga til þess sem verið hefur núna og verður næstu tvö árin heldur þvert í móti er það mikilvægt fyrir okkur að það verði lagt meira af fjármunum almennt í þetta samstarf af norrænu ríkjunum því að þetta samstarf kemur auðvitað litlum ríkjum vel auðvitað eru öll norðurlöndin hvert um sig lítið ríki í hinu stóra samhengi en af þeim erum við fámennust þjóðanna og sú sem hefur ótvírætt langmestan haginn af því ráðherra nefndi það samstarf sem er að hefjast á sviði heilbrigðismála sem ég tel mikla ástæðu fyrir okkur íslendinga til að binda vonir við þar búum við vel að hafa nýjan framkvæmdastjóra fyrir norrænu ráðherranefndinni dagfinn høybråten sem er fyrrverandi heilbrigðisráðherra í noregi og hefur á alþjóðavettvangi getið sér mikið orð fyrir þekkingu sína á því sviði þar eru auðvitað ákaflega mikilvægir hlutir sem við getum gert saman oft og tíðum hlutir sem varða líf og dauða beinlínis vegna þess að á norðurlöndunum er hægt að sinna sjaldgæfum sjúkdómum til að mynda með hætti sem við þrjú hundruð þúsund manna þjóð getum aldrei gert ein það er hægt að sérhæfa sig í ýmiss konar lækningum á einum stað á norðurlöndunum sem aldrei væri með sama árangri hægt að gera í öllum fimm löndunum við getum átt samstarf um margvísleg flókin og stór verkefni bæði í rannsóknum og öðrum hlutum

á búnaði hvers konar í heilbrigðisþjónustu en líka í lyfjum í því samstarfi sem við kannski lögðum mesta áherslu á síðustu árin um utanríkis og varnarmálin höfum við íslendingar auðvitað notið nokkurs góðs bæði í þeirri viðleitni sem er til aukins eftirlits og björgunarviðbúnaðar hér í norðurhöfum auðvitað í loftrýmiseftirlitinu yfir íslandi en líka í þeim áherslum sem koma sér vel í ríkisfjármálum og til þess að spara útgjöld í því að sameinast um þjónustu í sendiráðum landanna í öðrum löndum og reyna að ná meiri hagkvæmni í hinn opinbera rekstur það er auðvitað sannarlega líka mikilvægt að gæta að þeim sóknartækifærum sem við eigum í þessu